frastrukturo, okolje in prostor je na tretji nujni seji dne deseti dvanajsti dva tisoč osemnajst kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki ga je državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila vlada. V imenu predlagatelja je minister za okolje in prostor Jure Leben poudaril, da je namen predloga zakona zagotoviti pravno podlago za interventno ukrepanje države, ker komunalna odpadna embalaža in odpadne nagrobne sveče niso bile prevzete na predpisan način, zato tudi ni bilo zagotovljeno ustrezno ravnanje s temi odpadki. V nadaljevanju pa je podobno kot danes podrobneje predstavil glavne cilje in rešitve predloga zakona te razloge, ki so privedli do njegove priprave in vložitve v zakonodajni postopek. Predstavnica zakonodajno-pravne službe je izpostavila zlasti pripombe k tistim členom predloga zakona, ki po njihovem mnenju presegajo ureditev interventnih ukrepov ali pa niso popolnoma skladni z Ustavo Republike Slovenije. Dodala je, da amandmaji predlagatelja sicer nomotehnično izboljšujejo besedilo predloga zakona, vendar izpostavljenih bistvenih pripomb ne odpravljajo. Predstavnik državnega sveta je v dopolnilni obrazložitvi ukrep ministrstva podprl, saj je to edina možna rešitev v danem trenutku. Podporo predlogu zakona so izrazili tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Zbornice komunalnega gospodarstva in Gospodarskega interesnega združenja Slocero. V razpravi so poslanci izrazili enotno mnenje, da je stanje na področju prevzema in obdelave odpadkov alarmantno, in pozdravili ukrepanje ministrstva. Hkrati pa je bilo poudarjeno, da je interventnega zakona zgolj začasna rešitev, ki jo je treba v optimalnem času sistemsko dodelati , zato so izrazili podporo s strani ministra napovedani sistemski ureditvi prometne problematike. V zvezi z opozorili zakonodajno-pravne službe o neskladnosti nekaterih členov z ustavo je bilo s strani koalicijskih poslancev izraženo mnenje, da gre v tem primeru za tehtanje med več več vrstami ustavnih pravic, pri čemer predlog zakona daje prednost pravici do zdravega življenjskega okolja. Po njihovem mnenju vloženi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin v pomembnem delu očitane nomotehnične neskladnosti odpravljajo. V poslanski skupini SDS so zavzeli stališče, da predlogu zakona ne bodo nasprotovali, saj se zavedajo , da stanje na terenu terja interventno ukrepanje. Po njihovem mnenju predlagani skrajni rok uporabe zakona, to je trideseti šesti dva tisoč dvajset, ni dovolj ambiciozen in bi se morala celovita rešitev, ki bo nadomestila začasno , pripraviti in sprejeti že prej. Poslanska skupina Levica je izpostavila stališče, da bi bila primerna rešitev problematike ustanovitev javnega podjetja za ravnanje z odpadno embalažo, katerega cilj ne bi bilo ustvarjanje dobička. Prav tako so izpostavili problem višine cene za prevzem in obdelavo odpadkov. Minister za okolje in prostor je podal dodatna pojasnila. Glede roka uporabe zakona je pojasnil, da je po njegovem mnenju realen, saj bo novela Zakona o varstvu okolja zajela spremembe na kar devetih različnih področjih. V kolikor bi sistemsko urejali samo segment odpadne komunalne embalaže in nagrobnih sveč, pa bi se rok za pripravo novele zakona lahko ustrezno skrajšal. Poudaril je tudi, da se zaveda pomena sistemske rešitve problematike, a trenutna situacija narekuje interventno reševanje. Povezano s ceno prevzema in obdelave odpadkov pa je pojasnil, da bodo v noveli Zakona o varstvu okolja ustrezneje uredili tudi cenovni del. Po razpravi je odbor sprejel osem amandmajev koalicijskih poslanskih skupin ter glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel.